hæstvirtur forseti ég þakka fyrir þær umræður sem hér hafa farið fram um efnahagsmálin

vonbrigðum það var helst að það örlaði á að það væri talað í lausnum hjá háttvirtum sjöundi þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður pétri h blöndal en hjá öðrum stóð bara upp úr öllum að hér væri ekkert gert hér væru engar lausnir og svo framvegis nú er það svo að ég get tekið undir það sem fram kom hjá háttvirtum þingmanni bjarna benediktssyni að viðfangsefnið er fyrir utan það að koma efnahagslífinu hér í gang og aðstoða heimilin

til þess að endurreisa trúverðugleikann verðum við umfram allt að eiga góða samvinnu við þá aðila sem þó eru að aðstoða okkur eiga góða samvinnu við alþjóðagjaldeyrissjóðinn og standa við okkar skuldbindingar og það er það sem við erum að gera þess vegna var mjög sérkennilegt það sem kom frá einum sem hér talaði þegar hann var að tala um alþjóðagjaldeyrissjóðinn talaði háttvirtur þingmaður eins og við hefðum skuldbundið okkur til að fara efnahagsstefnu alþjóðagjaldeyrissjóðsins við erum í samvinnu við sjóðinn og þeir hlusta auðvitað á okkar sjónarmið og við á þeirra og svo komumst við að niðurstöðu í þeim áætlunum sem við erum að vinna að ég tók líka eftir því að formaður framsóknarflokksins talaði um að hann hefði enga trú á því að við mundum ná hér upp hagvextinum eins og ég talaði um í minni framsöguræðu ég hef fulla trúa á að við getum það við erum með margvíslegar aðgerðir í því skyni og ég hvet bara þingmenn framsóknarflokksins til þess að lesa til dæmis þá hundrað daga áætlun þessarar ríkisstjórnar sem við höfum lagt fram þar sem er í mörgum atriðum farið inn á það hvernig við ætlum að fara í endurreisn á atvinnulífinu og ég bið háttvirta þingmenn að vera ekki órólega bið þá fremur um að lesa það sem við höfum hér fram að færa frekar en að tala um að ekki sé hægt að gera hlutina fólkið og þjóðin þarf síst á því að halda að það sé enginn vonarneisti til til þess að koma hér atvinnulífinu í gang ég bara minni háttvirtir þingmenn líka á þær fimmtíu aðgerðir sem þessi ríkisstjórn fór í þegar hún var minnihlutastjórn

annars sem þó að atvinnuleysið sé of hátt og sé um kannski sextán þúsund manns núna þá eru þó fimm þúsund af þessum

sambandi að hvert einasta verkefni sem við ætluðum að hrinda í framkvæmd og fram kom í okkar verkáætlun í minnihlutastjórn var hrundið í framkvæmd það munum við einnig gera að því er varðar þessa hundrað daga áætlun og bið bara þingmenn að fylgjast grannt með því þar er grundvallaratriðið til dæmis sá stöðugleikasáttmáli sem við viljum fara í með aðilum vinnumarkaðarins og sú vinna er byrjuð og við munum hérna eftir smástund ég og formaður vinstri grænna hitta forustumenn aðila vinnumarkaðarins til að fara í það hvernig við getum gengið í það risavaxna verkefni til þess meðal annars að aðstoða frekar heimilin og til þess að koma atvinnulífinu hér í gang ég hef áhyggjur af því viðhorfi sem fram kom hér hjá formanni sjálfstæðisflokksins þar sem hann var að tala um það væri alveg ómögulegt að fara að breyta erlendum lánum í bönkunum í innlend lán á versta gengi ég bið menn bara að horfa á það hvað er brýnt að taka á þeim óstöðugleika í gengismálum sem við búum við í bönkunum við erum ekki að tala um þvingaðar aðgerðir við erum að vinna í því að það

mikilvægt ekki síst líka fyrir einstaklingana líka fyrir fyrirtækin ekki síður en bankana að taka á þessu gengisójöfnuði gjaldeyrisójöfnuði sem er í bönkunum

efnum eins og við munum gera líka að því er varðar bæði heimilin og atvinnulífið og að koma þessu efnahagslífi í gang